Monsieur le Président, chers collègues, je déplore fortement l'annulation de la conférence sur l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toute arme de destruction massive au Moyen Orient, qui était prévue pour 2012. Je tiens à préciser et à saluer le fait que plusieurs régions du monde ont d'ores et déjà de telles zones exemptes d'armes nucléaires. Au sein de l'Union européenne, la Grande Bretagne et la France, par exemple, ´possèdent encore des armes nucléaires.

De même, il convient de demander au gouvernement américain d'engager le retrait de toutes ses armes nucléaires tactiques installées sur le territoire de l'Europe.